Pozeráme sa na tento problém z rôznych uhlov pohľadu, pozeráme sa na zdroj nákazy, na identifikáciu patogénu, na možnosti liečby.

Najväčšie rezervy, ktoré ja vidím, sú v informovaní občanov. Informovať občanov o tom, ktorú potravinu, v ten ktorý deň nemajú práve kupovať, lebo je podozrivá, si myslím, že je nedostatočné a nezodpovedné. Treba informovať občanov a mala by tu byť jedna kampaň, ktorá bude na úrovni aj Európskej únie aj členských štátov, ako sa majú správať vo svojom každodennom živote. Občania ak dodržujú základné hygienické predpisy, ak dodržujú osobnú hygienu plus umývanie prípadne tepelné spracovanie potravín, je dostatočné na to, aby sa pred touto nákazou uchránili. Je to kampaň, ktorá nie je náročná, ale ja si myslím, že epidémie, rôzne ochorenia tu boli a aj budú v budúcnosti a to, čo občanov najmä uchránilo, bolo ich osobné správanie.